L'ONG Générations Futures s'est appuyée sur trois études gouvernementales concernant l'eau du robinet en France et les chiffres sont sans appel les perturbateurs endocriniens représentent la moitié des pesticides les plus présents. Certes, la nature des eaux varie selon les différents États et l'échelle nationale est bien plus adaptée que l'échelle européenne en la matière. Toutefois, je suis en désaccord avec la position du rapporteur dans l'exposé des motifs. Cette position tend à minimiser les risques, invoquant un manque de consensus scientifique. Il en va de même concernant la recherche sur les microplastiques, qui n'en serait qu'à un stade précoce.